Stimați colegi, mecanismul de apărare comercială, ce include măsuri antidumping și anti subvenție, deține un rol extrem de important atât în lupta împotriva concurenței neloiale practicate de țări terțe, cât și pentru sprijinirea întreprinderilor locale. Industria europeană trebuie susținută, cu atât mai mult cu cât în prezent se află într o împrejurare economică dificilă. În acest context, Uniunea Europeană nu poate acorda condiții prea favorabile competitorilor săi. Ea trebuie să își protejeze întreprinderile mici și mijlocii, care reprezintă 99 din companiile europene și sunt generatoare de creștere economică și de locuri de muncă. De aceea, consider că prevederile privind apărarea comercială trebuie menținute în forma în care au fost adoptate în Comisia pentru comerț internațional. Totodată aș dori să salut includerea în raport a posibilității, prevăzute de Organizația Mondială a Comerțului, de a înăspri regulile de apărare comercială în cazul în care standardele sociale și de mediu ale unei țări terțe sunt prea joase.